Want nu is per slot van rekening het lang slepende ACAA dossier eindelijk plenair geagendeerd.

En ik dank ook de commissaris voor zijn heldere beantwoording van de vragen.